Señora Presidenta, lo primero que quiero es agradecer a la señora Liotard, a la Presidencia húngara y al Comisario Dalli y a su equipo los esfuerzos que han hecho, pero desgraciadamente este Reglamento tan importante y tan necesario no ha llegado a buen puerto por una exigencia en el etiquetado que iba más allá de las posibilidades reales. Se trata de un tema pasional y mediático, y estos ingredientes van en contra de la racionalidad y del pragmatismo. Tengo que decir que hemos perdido la oportunidad de dar un paso adelante que hemos condenado a la industria agroalimentaria a convivir con una legislación obsoleta y que hemos puesto un freno al avance de la tecnología europea que teóricamente tanto apoyamos. No podemos exigir algo que implica un coste y una burocracia inasumibles por el sector productor ni podemos exigir lo que no podemos imponer a terceros no podemos legislar sobre algo que luego no vamos a poder implementar, porque estaríamos engañando a los consumidores. Insisto en que es una pena que no hayamos llegado a un acuerdo, porque este Reglamento no solamente trataba de la clonación y de cuántas generaciones y qué productos hay que etiquetar, sino de otros muchos puntos —tales como la nanotecnología o los alimentos procedentes de terceros países—, en los que sí se ha llegado a un acuerdo y que eran muy importantes para los consumidores y para la industria agroalimentaria, no solo desde el punto de vista del mercado interior, sino desde el punto de vista sanitario y de la innovación. Como la clonación es un tema muy complejo para dedicarle solo unos párrafos en otra propuesta, insto de nuevo a la Comisión a que elabore un informe y presente una propuesta legislativa separada que regule todos los aspectos de la clonación basándose en la seguridad alimentaria y en todos los datos científicos. Dado que el Comisario Dalli se ha comprometido en repetidas ocasiones ante esta Cámara a presentar esta propuesta, confío en que la Comisión nos la envíe lo más pronto posible.